Madame la Présidente, je voudrais remercier et féliciter le rapporteur Castaldo pour le très bon rapport qui nous est présenté aujourd'hui. La Tunisie est dans un processus de triple transition, politique, économique et sociale, et doit également faire face à des défis sécuritaires importants.

Des deux côtés, chacun doit faire son travail dans un investissement mutuel à la hauteur des enjeux. J'insisterai sur trois éléments. Premièrement, les jeunes. Leur participation aux prochaines élections locales est cruciale, tout comme leur inclusion sur le marché du travail. Pour cela, nous le savons, le système éducatif doit pouvoir répondre aux besoins du marché du travail, notamment dans des secteurs à fort potentiel comme l'agriculture ou les énergies renouvelables. Deuxièmement, l'intégration régionale doit faire partie des objectifs des relations UE Tunisie, en matière de sécurité d'une part, en lien avec la situation en Libye et la radicalisation, et du point de vue économique d'autre part, il est clair, qu'une plus grande coopération et intégration entre la Tunisie et ses voisins serait bénéfique.

Enfin, je me réjouis que le rapport mette l'accent non seulement sur l'appui financier, mais aussi sur les possibilités opérationnelles pour soutenir la transition tunisienne.